herra forseti ég var að spyrja um hvaða mistök hefðu verið gerð síðustu fjórar fimm vikur og ég fékk ekki svar við því annað en einhverja söguskýringu úr fyrra stríði eða seinna stríði eða eitthvað þess háttar hvaða mistök hefðu verið gerð í þýskalandi já já en burtséð frá því hvort það var í þýskalandi þá erum við að tala um ísland hérna og hvaða mistök við á íslandi hefðum gert það kveður nefnilega við hérna hjá stjórnarsinnum allt of mikið að þeir eru alltaf að reyna að koma þessu yfir á efnahagsástandið almennt í heiminum en sem betur fer hafa önnur lönd ekki lent í jafnvondum hremmingum og við þó svo að það sé auðvitað slæmt efnahagsástand víða í heiminum sums staðar í heiminum er bara ástandið tiltölulega gott og það hefur væntanlega eitthvað að gera með það hvernig ríkisstjórnir þeirra landa hafa höndlað þessi mál við sjáum að þó að það séu einhver vandræði á norðurlöndunum þá eru þau ekkert sambærileg í líkingu við það sem við erum að fást við ég var að spyrja eftir því af því að á fundum sem háttvirtur þingmaður hefur verið á bæði inni í þinginu hérna og á fundi í iðnó fyrir nokkrum dögum síðan eða viku síðan talaði hann einmitt um að það hefðu verið gerð mistök hér undanfarið síðustu fjórar fimm vikurnar það sjá það náttúrlega allir sem hafa verið að fylgjast með þessum málum að það hefur verið algjört ráðleysi seðlabankinn lækkaði stýrivexti fyrir þrettán eða fjórtán dögum síðan hækkaði þá svo aftur um fimmtíu prósent núna þegar við fórum úr tólf og upp í átján prósent og svo hafa ríkisstjórnin og ráðherrar talað í